Gut Ding braucht Weile, sagt man oft. Aber jetzt wäre es wirklich höchste Zeit, das endlich umzusetzen. Dieses Parlament hat sich schon mit breiter Mehrheit dafür ausgesprochen, dass eine große Menge der Finanzprodukte besteuert gehört und die größtmögliche Menge der Finanzmarktakteure hier auch besteuert gehört. Es ist Zeit, das endlich umzusetzen, aber nicht mit der Salamitaktik, die jetzt da angesetzt wird, eine Salamitaktik von Seiten der Finanzlobby, die jetzt hergeht und sagt Sonderinteresse dort, Ausnahme hier, Ausnahme dort, Uneinigkeit der Regierungen. Die Elf, die gesagt haben, sie machen es, sind sich in ihren eigenen Koalitionen nicht einig. Auch die österreichische Regierung sollte hier klarer Stellung nehmen. Auch der österreichische Finanzminister Spindelegger muss hier klarer dafür Sorge tragen, dass die Elf das, worauf sie sich geeinigt haben, endlich umsetzen. Denn und das ist auch ganz klar mit der Finanztransaktionssteuer schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Nämlich, dass die Spekulanten selber zahlen müssen, und zwar so viel, dass sie nicht mehr spekulieren und große Risiken eingehen, und dass soziale Maßnahmen finanziert werden können. Das brauchen wir in dieser Zeit!

Keine Salamitaktik mehr von Seiten der Finanzlobbys!